Je to krajina v ktorej chlapi nie sú naučení pracovať.

Je to krajina, kde pracujú iba ženy a deti, deti nechodia do škôl, a preto nie sú vzdelané. Je to krajina, ktorá nemá robotníkov, nemá učiteľov, nemá lekárov. Je to krajina, kde treba všetko budovať od základov, a preto bude veľmi ťažké a veľmi náročné vybudovať tu riadny politický systém a postaviť túto krajinu na nohy.